Wat wij wel willen, is dat het geld veel slimmer besteed gaat worden, op zo'n manier dat we echt die Europese toegevoegde waarde bereiken. De Raad heeft dat helaas niet gedaan.

De Raad heeft juist die terreinen landbouw, cohesie waar de toekomst niet ligt in stand gehouden en bezuinigt op kennis, innovatie, duurzaamheid en energie.

Voorzitter, u weet allen dat de begroting in beton gegoten is en dat wij als Parlement vrijwel geen flexibiliteit hebben om tussen de hoofdstukken te schuiven. De Raad heeft zich daar ook al over beklaagd. Het is ook heel jammer dat de review van de huidige financiële vooruitzichten vandaag pas komen, veel te laat om nog wel die flexibiliteit tot stand te brengen. Dit alles heeft tot gevolg dat we als Parlement wat mij betreft geen keus hebben. We moeten wel de investeringen die we nodig hebben in kennis, innovatie, duurzaamheid en energie verhogen en dat geeft die hogere begroting.